Aș vrea să o întreb pe doamna Sinclaire dacă are date cu privire la contribuția lucrătorilor migranți din noile state membre la dezvoltarea economică din țara domniei sale și, de asemenea, dacă ne poate spune care a fost efortul suportat de serviciile sociale pentru lucrătorii migranți.